Señora presidente, señor Barnier, señorías, se acabó el circo de la salida del Reino Unido del club comunitario y hay que ponerse a trabajar. Hay que ponerse a pactar acuerdos comerciales y económicos que garanticen los derechos de nuestros nacionales. Como ejemplo, el derecho a pescar en aguas británicas de los pescadores españoles o tratados comerciales que garanticen efectivamente la libre competencia de los productos agrícolas del Reino Unido, pero también en materias como la seguridad o la cooperación judicial. Negociemos fuerte, pero negociemos no menos fuerte de lo que se tiene que negociar con otros países ajenos a Europa con los que cerramos también acuerdos comerciales. En este sentido, creo que es el momento adecuado para dar la batalla y acabar con el proceso de descolonización de Gibraltar, impidiendo que esa colonia británica en territorio nacional español siga parasitando la economía española con prácticas fiscales desleales. Bajo el paraguas de la Unión Europea, Gibraltar se ha consolidado como una base para el lavado de dinero proveniente de actividades criminales. Por tanto, le exigimos a la Comisión que plante las bases para ese proceso de descolonización. Sabemos que es responsabilidad del Gobierno de España, pero de socios leales, como son los de este club, debe exigirse la colaboración y el respeto a la dignidad de nuestra nación.